Si las medidas que está tomando el Ejecutivo del Presidente Rajoy, según dice, son las que le marcan las directrices europeas, ¿no cree que sería pertinente también que el señor Rajoy pudiera comparecer ante esta Cámara y debatir con todos los diputados y diputadas europeos cuáles son esas medidas y cuáles son los efectos que están surtiendo no solamente para la economía española sino también para el resto de las economías europeas?